Dacă există, poate, un început de deschidere din partea Iranului în dosarul nuclear, trebuie, din păcate, să constatăm că ușa e în mod clar închisă, în această țară, atunci când este vorba despre drepturile omului.

Ea a fost pedepsită pentru munca în favoarea drepturilor omului printr o sentință extrem de dură 11 ani de închisoare, 20 de ani de interdicție de a profesa ca avocat, interdicția de a părăsi teritoriul. Această decizie a fost luată în urma unui simulacru de proces. Cazul acesta este departe de a fi un incident izolat. El face parte dintr o strategie deliberată a regimului iranian de a reduce sistematic la tăcere apărătorii drepturilor omului. O întreagă serie de sentințe foarte dure țintesc avocații activi în materie de drepturile omului și trebuie să fim solidari cu cei care, oameni de curaj, susțin, acționează, în ciuda amenințărilor, a torturii și a pedepselor cu închisoarea, drepturile omului.